Monsieur le Président, le travail qui a été engagé ici autour de ce rapport, sous la conduite de Sylvie Guillaume, est très important. Mme Malmström l'a dit, c'est la pierre angulaire du système européen d'asile et c'est vrai qu'entre la situation actuelle et un système européen, il y a un monde. On devrait plutôt dire un gouffre, un gouffre dans lequel s'abîment les droits des demandeurs d'asile et la crédibilité de notre système de protection en Europe.

on prend un peu la mesure de l'état de la situation et on se dit vraiment que le Conseil devrait s'activer à considérer que l'option qui a été choisie par la Commission européenne et qui est renforcée par la grande qualité du rapport qui a été fait sous la conduite de Sylvie Guillaume c'est à dire améliorer la qualité de la décision en première instance, est absolument fondamentale. Je crois que les États qui crient beaucoup ne sont pas les payeurs et ne sont pas non plus les plus accueillants.